Y usted, señor Hahn, solo nos ofrece 800 millones como incentivo nos hacen falta, como puede usted imaginar, muchísimos más.

Y de ahí que le pida que, para el nuevo MEC Energía, no nos pase como la última vez, que casi tuvimos que empujar para conseguir que hubiera dinero